virðulegi forseti hér verðum við vitni að nýrri misnotkun sem á sér stað á dagskrárliðum þingsins þetta er núna verið að misnota dagskrárliðinn nafnakalli því hér er verið að óska eftir nafnakalli um dagskrárbreytingartillögu hingað til hefð nú verið hefð fyrir því í þinginu að nafnakalli er nú einungis beitt í mjög umdeildum málum jafnvel sem snúa að yfirráðum annarra ríkja yfir rekstri þjóðarinnar ég heyri hæstvirtur forseti að háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon á bágt með þessi orð mín þannig að ég haldi áfram með ræðu mína eins og umsóknina að e s b og icesave samningana alla það er nokkuð ömurlegt að horfa upp á þetta málæði hjá stjórnarandstöðunni og þessari gríðarlegu misnotkun sem á sér stað á öllum dagskrárliðum þingsins og þar með þingsköpum alþingis íslendinga ég segi nei